Fără competența și tenacitatea dânsului și a celor care au colaborat cu dânsul, fără participarea Comisiei și a Consiliului, nu am fi avut astăzi acest proiect spre dezbatere. Voi vota acest raport pentru câștigul pe care îl aduce introducând transparența în activitatea acestor fonduri, transparență în ceea ce privește costurile, în ceea ce privește politica de investiții, transparență în ceea ce privește

Fără transparență nu putem vorbi, știm prea bine, de responsabilitatea managerilor acestor fonduri. De asemenea, prin faptul că introducem supravegherea, monitorizarea acestor fonduri, avem certitudinea că unul dintre golurile care încă mai există în arhitectura europeană de supraveghere financiară se umple în acest fel și, astfel, răspundem direct cerințelor îndreptățite ale cetățenilor europeni, care au fost foarte mult loviți de către această criză financiară care s a declanșat în lume